ég vil vekja athygli háttvirtra alþingismanna og háttvirtra ráðherra á því að forseti sænska ríkisþingsins per westerberg er staddur á þingpöllum ásamt fylgdarliði forsetinn og fylgdarlið hans eru stödd hér á landi í boði alþingis ég vil fyrir hönd alþingis bjóða forseta sænska ríkisþingsins per westerberg og fylgdarlið velkomið í alþingishúsið og vænti þess að för þeirra til íslands verði til þess að styrkja enn frekar þau góðu tengsl sem eru milli alþingis og ríkisdagsins alþingi vottar forseta sænska ríkisþingsins og sænsku þjóðinni vináttu og virðingu ég bið háttvirta alþingismenn og hæstvirtur ráðherra að taka undir orð